Ich habe große Hoffnung, dass wir zwischen Industrieausschuss und Umweltausschuss in der Debatte über die 2030 Ziele weiser sein und weiser handeln werden. Denn das ganze System hat auch etwas mit Vertrauen zu tun.

Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir auf nationaler Ebene Alleingänge haben, die nicht abgestimmt sind. Die Energiepolitik ist nicht mit dem Kohlenstoffmarkt der Europäischen Union abgestimmt, und das muss sich ändern.

Wir haben uns ein Jahr mehr Zeit genommen, aber diese Zeit brauchten wir, um hier miteinander zu diskutieren, wo die Reise in Zukunft hingehen soll.

Ich bin nun eher positiv gestimmt. Ich glaube, dass wir als Europäer dort ein scharfes Schwert in der Hand haben, wenn wir es noch einmal nachschärfen, und dann mit einem Emissionshandelssystem besser fahren als mit 28 unterschiedlichen Steuersystemen. Wir sehen es doch schon in der Europäischen Union, dass sich dort an der einen oder anderen Stelle etwas bewegt und dort Klimasteuern eingeführt werden. Nein, wir haben uns für ein ordnungspolitisches Instrument entschieden, das ist der Emissionshandel. Diesen müssen wir stärken, diesen müssen wir fit für die Zukunft machen!